Mivel ez az első felszólalásom, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Ukrajnában, Kárpátalján élek, és a FIDESZ KDNP listáján szereztem képviselői mandátumot. Én vagyok tehát az Európai Parlament egyetlen képviselője, aki ukrán állampolgár is.

Kárpátaljai magyarként feladatomnak tekintem, hogy támogassam Ukrajna bel és külpolitikai békéjének, stabilitásának és demokratizálódásának megteremtését, a szuverenitásának megőrzését, elősegítsem euro atlanti integrációját és az ukrán állampolgárok EU ba történő vízummentes beutazását. Illetve mindazokat a törekvéseket, amelyek segítenék Ukrajnát kikerülni a válságból, békét teremtenének, hisz az egész ország lakosságának és a kárpátaljai magyarságnak is ez a legfőbb érdeke. Fontos feladatomnak tekintem emellett a nemzeti kisebbségek jogérvényesítésének elősegítését, illetve azt szeretném előmozdítani, hogy az emberi és kisebbségi alapjogok és a kisebbségi nyelvek tiszteletben tartása is előtérbe kerüljön, és európai szinten legyen rendezve.